Zainspirowani sukcesem arabskiej wiosny na ulice wyszli także mieszkańcy Bahrajnu, domagając się wprowadzenia w kraju reform oraz poszanowania zasad demokracji i swobód obywatelskich. W lutym tego roku miną dwa lata od rozpoczęcia pierwszych masowych, pokojowych wystąpień społecznych niestety jak dotąd bezskutecznych. Władze Bahrajnu pozostają niewzruszone na postulaty mieszkańców, tłumiąc brutalnie wszelkie manifestacje. Zastraszanie, tortury i bezprawne przetrzymywanie aresztowanych to elementy codziennej rzeczywistości. Tym niemniej w ostatnich latach rząd Bahrajnu zobowiązał się oficjalnie do przeprowadzenia demokratycznych reform, a także do współpracy z międzynarodowymi organizacjami praw człowieka.

niezależną komisję śledczą do zbadania krwawych ataków na protestujących i przyjęto zalecenia Rady Praw Człowieka ONZ opracowane w ramach przeglądu okresowego. Oczekujemy, że władze Bahrajnu wywiążą się z przyjętych zobowiązań. Tylko konstruktywny dialog ze społeczeństwem, oparty na zasadach sprawiedliwości i odpowiedzialności, może doprowadzić do wypracowania trwałego rozwiązania, które pozwoli na stabilizację sytuacji wewnętrznej i pokój w tym kraju.